virðulegur forseti ég er ekki að hlaupast undan pólitískri ábyrgð en ég er ósammála hæstvirtur ráðherra þegar

ég segi það aftur og segi það enn ég ætla að berjast fyrir frelsi vegna þess að ég tel frelsi mjög mikilvægt en frelsið má aldrei vera á kostnað ábyrgðar og fyrst hæstvirtur ráðherra nefndi barnauppeldi getum við aldrei treyst börnunum okkar ef við veitum þeim ekki frelsi ég er alveg sammála ráðherranum hæstvirtur með það að við horfum ekki á börnin okkar fara sér að voða en það kemur að því að við segjum þeim hvernig innprentum guðsótta og góða siði en einhvern tíma verðum við að hleypa þeim af stað út í lífið við verðum og það er það sem þetta snýst allt um við verðum að hafa traust það brást ábyrgðin brást og þar er ég sammála en